Pour commencer, les changements que nous apporterons à Schengen devront absolument respecter l'esprit européen dans lequel cet acquis communautaire a été pensé et conçu.

En fait, ce débat nous pose la question suivante sommes nous convaincus de défendre l'intérêt de tous les citoyens européens ou bien sommes nous soumis à la volonté des États membres? Il s'agit en quelque sorte d'un test d'européanité, et je fais partie de ceux qui préfèrent garder des acquis précieux, plutôt que de les laisser être consommés par des intérêts nationaux à courte vue.

C'est pourquoi je crois que la position équilibrée que nous devrons adopter doit consister à reconnaître que des mesures de rétorsion sont nécessaires, mais dans un cadre très strict, celui du mécanisme d'évaluation contrôlé par la Commission européenne.

Enfin, je rappelle que le Parlement a toujours défendu ses droits et qu'il ne pourra tolérer que les États membres remettent en question la base juridique sur laquelle se fonde le mécanisme d'évaluation de Schengen.